Monsieur le Président, nos résolutions du jeudi après midi ne peuvent pas être contre productives et en particulier pour un pays aussi sensible que le Bahreïn, où s'affrontent, depuis le Printemps arabe, sunnites et chiites. Je centrerai donc mon intervention moins sur le cas des prisonniers politiques arbitrairement détenus et qui méritent d'être libérés que sur l'action de conciliation menée par le prince héritier Salman Al Khalifa. Nous sommes à la veille du troisième anniversaire de l'insurrection au Bahreïn et, depuis trois ans, la répression n'a pas faibli. Le Parlement européen et nombre d'acteurs internationaux sont intervenus pour appeler à davantage de démocratie et d'ouverture dans ce pays, mais le 15 janvier de cette année, le prince héritier a fait un pas en avant. Il a ouvert un dialogue de consensus national et d'autres signes positifs sont à relever dans le pays.